Kwestie bezpieczeństwa jądrowego zarówno w państwach członkowskich jak i tych sąsiadujących ze wspólnotą powinny być przedmiotem szczególnej uwagi Unii Europejskiej.

Mając bowiem na uwadze bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców Europy, należy zwrócić szczególną uwagę na odpowiednie wykorzystanie wszelkich dostępnych środków w celu podwyższenia standardów bezpieczeństwa i eliminacji potencjalnych zagrożeń płynących ze strony energii atomowej. Ewentualnym zagrożeniem są nie tylko elektrownie leżące na terenie państw członkowskich, ale i te, które znajdują się na terytorium państw graniczących ze Wspólnotą. Należy także odpowiednio umotywować i wesprzeć państwa Unii do przeprowadzenia rzetelnych testów wytrzymałości unijnych elektrowni. Pragnę również podkreślić głęboką potrzebę doinwestowania zarówno badań związanych z energetyką atomową, jak i innych ważnych badań mających na celu przewidywanie i przeciwdziałanie awariom i ich negatywnym skutkom w przyszłości.